virðulegi forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti frá háttvirtri utanríkisnefnd á þingskjali fjögur hundruð sextíu og fjögur mál tvö hundruð áttatíu og fjögur um tillögu til þingsályktunar um fullgildingu samnings milli fríverslunarsamtaka evrópu og túnis nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund gesti með tillögunni er leitað heimildar alþingis til að fullgilda samning milli ríkja fríverslunarsamtaka evrópu efta og lýðveldisins túnis sem undirritað var í genf í sviss sautjánda desember tvö þúsund og fjögur samningurinn við túnis kveður á um afnám tolla á iðnaðarvörum sjávarafurðum og unnum landbúnaðarvörum auk þess sem í honum eru ákvæði um vernd fjárfestinga og hugverkaréttinda þjónustuviðskipti og úrlausn deilumála gert er ráð fyrir að efta ríkin afnemi tolla og aðrar takmarkanir á innflutningi vöru sem samningurinn tekur til um leið og hann öðlast gildi túnis afnemi hins vegar tolla á ákveðnu aðlögunartímabili sem lýkur fyrsta júlí tvö þúsund og átta aðlögunartími fyrir sjávarafurðir verður hins vegar allt að átján árum uns fullri fríverslun með sjávarafurðir verður komið á